Das bedeutet, dass wir heute nicht mehr nur mit der Situation zu tun haben, in der Algorithmen wirklich Entscheidungen treffen, sondern in vielen Fällen ist es so, dass Algorithmen Entscheidungen treiben oder Entscheidungen auf Informationen gestützt werden, die von Algorithmen berechnet sind. Diese Situation darf man nicht unterschätzen, denn die Zahl, die angezeigt wird, ist bestechend auch für einen Menschen, der vielleicht theoretisch die Entscheidung trifft aber bisher sind wir nur geschützt oder gibt es nur bestimmte Transparenzgarantien für die maschinell getroffenen Entscheidungen.

Wir brauchen künftig Transparenz auch dort, wo Algorithmen Entscheidungen beeinflussen und vorgeben, denn dass ein Mensch entscheidet, darf nicht nur reine Fiktion und Theorie sein, sondern muss auch in der Praxis gewährleistet sein.